Ich habe einen Transformationsprozess in meinem Land mitgemacht. Ich weiß, was die Demonstrationen in den Straßen von Leipzig im Herbst 1989 waren.